Il faut le courage de l'engagement et il faut être très clair sur l'avenir européen des pays du partenariat oriental.